Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Debatte heute ist überschrieben mit Fünf Präsidenten für den Euro ein weiterer Beweis dafür, dass Ämter nicht zwingend Weisheit oder gar Klugheit verleihen. Der Euro hat für geringes Wirtschaftswachstum in der Eurozone gesorgt, für hohe Arbeitslosigkeit, für soziale Spannungen, für Ungleichgewichte zwischen den Volkswirtschaften, für politische Spannungen. Meine Damen und Herren von der ALDE Fraktion, wenn heute gefragt worden ist Wo sind denn die Liberalen?, dann sage ich Ihnen Es reicht nicht, sich liberal zu nennen, man muss auch liberale Politik betreiben. Wenn Herr Theurer sagt, der Euro ist weder Problem noch Lösung, und über die Etatisten schimpft, dann frage ich Wer betreibt denn die zentralisierte europäische Einlagensicherung?

Wer von Ihnen träumt nicht von der Sozial und Steuerunion, kritisiert Konjunkturprogramme und verabschiedet einen Juncker Taschenspielertrick mit 315 Milliarden Euro? Dann seien Sie doch endlich für freien Währungswettbewerb! Beenden Sie die zentrale Herrschaft, die planwirtschaftliche Herrschaft der Zentralbanken!

Dann werden Sie feststellen, dass die Lösung freies Marktgeld bedeutet. Das wäre liberal.